mér leikur hugur á að vita hvort í vændum sé eða orðin þegar einhver stefnubreyting á vegum hæstvirtrar ríkisstjórnar hvað varðar úthýsingu verkefna á vegum ríkisins nú er það svo eins og kunnugt er að það hefur verið eitt helsta boðorð frjálshyggjunnar að koma frá ríkinu og til einkaaðila sem allra mestu af verkefnum og það hefur verið gert með ýmsum hætti svo sem eins og þeim að hlutafélagavæða og einkavæða og selja ríkisfyrirtæki í heilu lagi

áherslur með þeim hætti

að setja þrýsting á opinberar stofnanir og fyrirtæki að láta verkefni ganga út til einkaaðila á vegum samninga eða með ýmsum slíkum aðferðum og einu nafni gengur þettaa undir orðinu úthýsing eða útvistun

svo var það að mótuð var og gefin út í fallegum bæklingi að minnsta kosti hvað útlitið snertir svonefnda útvistunarstefna ríkisins og þetta mun hafa komið á prent á árinu tvö þúsund og sex

stefna í öllum ráðuneytum um það hvernig slík úthýsing færi fram þetta voru sem sagt pólitísk fyrirmæli í raun og veru mótuð af ríkisstjórn sem átti að ganga niður til allra ráðuneyta um að þannig skyldi staðið að málum ekki í raun og veru gerður mikill greinarmunur að því er virtist á á því hvaða starfsemi átti í hut hverju sinni

tilþrifum og blásið í herlúðra af fyrri ríkisstjórn eitthvað mun þetta nú hafa tafist

það eru tvær mínútur jæja eru tvær mínútur að mæla fyrir fyrirspurn síðan hvenær ég held að eitthvað hafi farið hér úr skorðum en ég skal ekki fjölyrða lengur um það efni fyrirspurnarinnar er sem sagt það að inna hæstvirt ríkisstjórn eftir því hvort það hafi orðið stefnubreyting með tilkomu nýrrar ríkisstjórnar og ætlunin sé að endurskoða þessi áform eitthvað hvort þess sjái stað á einhvern hátt í þessum efnum að samfylkingin er komin til valda og í ríkisstjórn eða hvort óbreytt stefna fyrri ríkisstjórnar um úthýsingu verkefna á vegum ríkisins sé enn við